Señora Presidenta, todos estamos de acuerdo en que el Servicio Exterior es una oportunidad histórica para la construcción europea. Pero para ello es preciso actuar con grandeza de miras, porque no es el momento de luchas internas sobre recursos que se traspasan o se retienen a corto plazo ni de guerras entre las distintas instituciones europeas. Lo que procede ahora, por el contrario, es disponer de una visión general acerca de qué ha de ser la Unión Europea en el mundo, es decir, hacer justo lo contrario de lo que ha ocurrido hace unos días con ocasión de la concesión del Premio Nobel de la Paz, cuando se han oído, procedentes de Europa, demasiadas voces y no todas ellas valientes.